Señor Presidente, agradezco, una vez, más el tono del debate y las aportaciones de mis colegas. Quiero ampliar uno de los puntos de mi intervención inicial. La cuestión del desarrollo de las energías renovables es, también, una cuestión de soberanía energética. Europa no puede asumir una factura creciente por sus importaciones energéticas y expoliar los recursos fósiles del Globo. Por el contrario, debe mejorar la eficiencia y el ahorro energéticos y fomentar la producción de energía en el propio continente. En estas circunstancias, los fósiles convencionales europeos tienen un rol de apoyo en la transición energética, pero indudablemente esta deberá pivotar sobre el desarrollo de la energía renovable. Es un reto que es también imprescindible afrontar por motivos de sostenibilidad ecológica, y a estas alturas y a estas problemáticas, bien reflejadas en el debate de hoy, intentamos dar respuesta en este informe.

Y para 2030 no renunciaremos a nada que fije el Parlamento Europeo. Entre otras cosas, porque esta Cámara es soberana respecto al Consejo. Ante todo, hemos intentado dotar de coherencia a las peticiones pasadas de este Parlamento sobre el desarrollo de las renovables con la realidad de los Estados miembros. Pero lo que no podemos tolerar es, en ningún caso, una menor ambición que la demostrada hasta ahora. La actual Directiva sobre renovables debe implementarse en su totalidad, y para 2030 necesitamos objetivos más ambiciosos que los que plantean la Comisión y el Consejo. Además, deberán promocionarse aquellos mecanismos que han demostrado su eficiencia para facilitar la inversión en renovables y su entrada preferente en el mercado, así como una mayor democracia energética del autoconsumo de la inversión pública.